Szeretném megkérdezni közös nyelvünkön, Sógor képviselőtársamtól, hogy ez azt jeleni e, hogy nem ért egyet azzal az előző állításommal, hogy Magyarországon és más posztkommunista kelet európai vagy közép európai országokban megalázó körülmények között dolgoznak a kutatók, vagy pedig egyet ért ezzel, de valamiért nem találja problémának, mert úgy gondolja, hogy ez része a globalizációs folyamatnak és el kell fogadnunk ezt a másodrangú helyzetet.